virðulegi forseti jöfn staða kynjanna og markmið jafnréttislaga eru hvort tveggja afar mikilvæg mál það er ekki hægt að draga úr því að

hvort tveggja atriði sem ég held að flestir stjórnmálamenn að minnsta kosti í orði kveðnu leggja mjög mikla áherslu á það hlýtur að vera markmið okkar sem hér störfum að minnsta kosti hefur sú lagasetning sem

þingsins það mál sem við ræðum hér í dag það er úrskurður kærunefndar jafnréttismála

vinna kærunefndarinnar byggist á sjálfstæðri gagnaöflun að nokkru leyti einnig á gögnum máls viðtölum við aðila málsins og að mínu viti er úrskurðurinn skýr það er niðurstaða nefndarinnar eins og kemur fram í úrskurðarorðinu með leyfi forseta að brotið hafi verið gegn ákvæðum laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla kærandi er að mati kærunefndarinnar metinn jafnhæfur eða á sumum sviðum hæfari en hinn skipaði það er hins vegar svo að samkvæmt niðurstöðum ráðgjafa ráðuneytisins og þeirrar hæfnisnefndar sem ráðuneytið sjálft hafði skipað var þessum aðilum raðað í annars vegar þessum tveimur aðilum sem álitaefnið snýst um raðað í fyrsta og fimmta sæti samkvæmt einhvers konar stigagjöf ég get alveg séð það að ráðherra hafi verið vandi á höndum þegar kemur að því að meta þessar niðurstöður og að sumu leyti vandséð miðað við það hvernig var hægt að

og ég öfunda ekki ráðherrann svo sem af því að hafa lent í þessari stöðu ábyrgðin er engu að síður ráðherrans það liggur algjörlega ljóst fyrir við skulum ekki gleyma því að þarna er verið að tala um fimm jafnhæfa einstaklinga eða fimm einstaklinga sem voru teknir í tvö viðtöl af um fjörutíu og einn umsækjanda í það heila ofar í röðinni en kæranda var til að mynda eftir því sem ég kemst næst af úrskurðinum raðað annarri konu og aðrir aðilar þar á milli mér finnst að ráðuneytið þurfi í þessu máli þá þarf að leggja allar upplýsingar í málinu á borðið við þurfum að vita nákvæmlega hvað var þarna undir mér finnst við ekki hafa fengið það almennilega á hreint sú yfirlýsing sem kom frá ráðuneytinu í gær gaf að vísu einhverjar upplýsingar en það voru ekki þar í allar þær upplýsingar sem mér finnst að við sem þingmenn þurfum að hafa hvernig var til að mynda þetta stigakerfi sem þarna var notað hvernig í ósköpunum gat stigakerfið verið þannig að það væri hægt að komast af hálfu kærunefndarinnar að allt annarri niðurstöðu en eitthvert stigakerfi og viðtalasystem sem var farið í í ráðuneytinu ég átta mig ekki á því þarf kannski bara að endurskoða ferlið þarf kannski bara í svona tilfellum að skoða nákvæmlega hvernig eru allir hinir sem voru í þessum lokahópi er kannski ekki fullnægjandi að skoða bara fyrsta og fimmta af því að væntanlega eru þá hinir þar á milli einhvern veginn raðast þeir

hver er þá staða hinna sem eru þarna á milli ég er líka efins í því og ég alla vega get ekki metið það af þeim gögnum sem liggja hér fyrir í þessu máli sem eins og ég sagði áðan eru ekki alveg fullnægjandi þá get ég ekki séð að það hafi verið ætlunin að velja á milli þessara einstaklinga á grundvelli kynferðis það get ég ekki séð mér finnst einhvern veginn hreinlega eða mann grunar nánast að það hafi verið ætlunin með einhverju móti að velja eða tryggja það að þessi tiltekni einstaklingur óháð kyni fengi ekki djobbið og kem þá kannski inn á þessa athugasemd

þar var um að ræða pólitískan samstarfsmann og maður veltir því fyrir sér eru starfsmenn í ráðuneytinu orðnir svo miklir kóarar með pólitískum réttrúnaði að þeir fari þessa leið virðulegi forseti ég held að það sem við getum að endingu sagt hér hvað ráðuneytið á að hlíta niðurstöðum kærunefndarinnar það á að leggja öll gögn á borðið og ráðuneytið á svo sannarlega að kynna leiðir til þess að bæta það tjón sem orðið er í málinu